Oceňujem výbornú prácu spravodajcu Jelka Kacina. Jej výsledkom je správa, ktorá objektívne odzrkadľuje situáciu v Srbsku a jeho vzťahy s EÚ. Srbsko dostalo štatút kandidátskej krajiny zaslúžene. Teraz má možnosť využiť svoj potenciál a zaradiť sa medzi front runners európskej integrácie. Chcem preto povzbudiť našich srbských kolegov. Veď kandidátsky štatút je totiž len začiatok tvrdej a dlhotrvajúcej práce. Som rád, že dialóg Srbska s Kosovom pokračuje. Dialóg a dohody musia prispieť k zlepšeniu vzťahov a k postupnému odstraňovaniu anomálií medzi partnermi. Podstatná je pritom implementácia dohôd v dobrej viere, vzájomné rešpektovanie sa partnerov v dialógu a nevyvolávanie zbytočného napätia. Srbsko teda čaká intenzívna práca. Bude vyžadovať presvedčených proeurópsky orientovaných politikov, ktorí dokážu krajinu reformovať a pohnúť dopredu. Srbsko má potenciál tento proces úspešne zvládnuť a má v ňom aj našu plnú podporu.